Sa persévérance et sa compétence ont permis d'aboutir à un texte clair qui pose les cadres d'une protection plus étendue des enfants, grâce à des définitions limpides et pertinentes.

L'internet et les risques qu'il comporte sont complètement intégrés au rapport.

Nous devons protéger nos enfants qui sont souvent confrontés à des abominations qui les dépassent. De nombreuses avancées sont faites. Le rapport comble un vide préjudiciable en prenant en compte le tourisme sexuel, même lorsque celui ci s'effectue en dehors de l'Union européenne. J'espère que la limitation de l'accès à la pédopornographie, par la suppression des sites ou par un blocage rapide et efficace des pages web concernées, sera utilisée par de nombreux États membres.